Wir können das machen, wir waren im Parlament über die Fraktionsgrenzen hinweg bei dieser Entschließung viel weiter, als wir jetzt wieder sind. Ich finde das höchst bedauerlich, dass wir jetzt wieder in die Schlacht kommen Ja oder Nein. Sie wissen, dass ich in dieser Frage persönlich eine sehr spezielle Position vertrete, aber auch ich habe mich bewegt und war bereit, Gemeinsamkeit im Parlament zu erreichen, um mehr Sicherheit für europäische Kernkraftwerke, da wo sind und wo sie wahrscheinlich auch bleiben werden, zu erreichen.